herra forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breyting á lögum um happdrætti fyrir samband íslenskra berkla og brjóstholssjúklinga með lögum númer þrettán nítján hundruð fjörutíu og níu var sambandi íslenskra berklasjúklinga heimilað að stofna og reka vöruhappdrætti tímabundið

og rennur heimildin út um áramótin með frumvarpi þessu er lagt til að heimild sambands íslenskra berkla og brjóstholssjúklinga til rekstrar happdrættis verði framlengd um ellefu ár það er til ársloka tvö þúsund og átján er slík framlenging í samræmi við gildistíma heimildar happdrættis háskóla